Notre Parlement vise juste en mettant l'accent, justement, sur le sort des enfants. Ils sont les premières victimes de l'épidémie de diphtérie, notamment, qui a sévi au mois de décembre. Médecins sans frontières tire le signal d'alarme aussi sur l'absence totale, pour eux, d'accès à l'éducation. Et pardon de toucher ici aux icônes, mais le silence d'Aung San Suu Kyi, le prix Nobel de la paix et l'actuel ministre des affaires étrangères, est assourdissant! Nettoyage ethnique, meurtres, cette génération perdue, les viols, la prostitution...

gouvernement doit comprendre que nous ne lâcherons pas la pression.